La situación de desborde humanitario allí es totalmente insostenible. La Casa del Migrante aloja a 120 personas sin ninguna ayuda nacional ni internacional.

También la situación de violencia y vulnerabilidad es dramática en todo el recorrido. La zona fronteriza es una zona de crímenes, de explotación sexual y de violencia. La acción policial de México sin ir más lejos, que tiene el apoyo de Estados Unidos ahora mismo, ya ha matado a tres personas solo en este paso fronterizo. Y ustedes se preguntarán ¿Qué hace el ejército estadounidense en territorio mexicano? Pues lo mismo que están haciendo los fondos europeos en los guardacostas libios externalizar fronteras, alejar la violencia contra las personas migrantes allí donde no se puede ni ver ni juzgar lo que están haciendo. Migrar es un derecho, señora comisaria, el libre tránsito de las personas es un derecho